Es ist aber auch wichtig, dass diese Initiative zu einem guten Abschluss kommt, der für beide Seiten annehmbar ist. Terror und Gewalt sind nicht akzeptabel und bringen auch keine Lösung. Stattdessen braucht es eine Anerkennung der kurdischen Minderheit und einen politischen Dialog, in dem beide Seiten aufeinander zukommen müssen. Die neue Verfassung kann dabei helfen. Was nicht hilft, sind überzogene Antiterrorgesetze, die Minderjährige für geringe Vergehen bereits ins Gefängnis schicken und die dazu genutzt werden, Kritikerinnen und Kritiker einzuschüchtern. Ich appelliere sehr an die türkische Regierung, diese einmalige Chance nicht verstreichen zu lassen, sie jetzt zu nutzen und nicht länger zu warten, und ich appelliere ebenso an die Kommission, die türkische Regierung dabei zu unterstützen die türkische Regierung, aber auch die gesamte Türkei und die kurdische Minderheit und ich denke auch, dass wir als Parlament mit dem Fortschrittsbericht und auch mit einer kontinuierlichen Beschäftigung mit dem Thema dazu unseren Beitrag leisten können.